Herr Präsident, Kollegen und Kolleginnen! Die Finanztransaktionssteuer ist sicher nicht identisch mit der Tobin Steuer, die seit vielen Jahren im Gespräch und in der Diskussion ist, aber ich denke, sie nimmt wesentliche Elemente der Tobin Steuer auf.

Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Signal an die Finanzmärkte. Das ist aber auch ein ganz wichtiges Signal an die Bürger und Bürgerinnen, an unsere Wähler und Wählerinnen. Es gab in einer ganzen Reihe von Mitgliedstaaten eine ganze Reihe von Aktionen, von Petitionen, von schriftlichen Unternehmungen an Politiker und Politikerinnen, endlich eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene einzuführen.

Sicherlich ist es nicht ausreichend, um die Finanzmärkte zu stabilisieren und zu beschränken, wie das vielleicht nötig wäre, aber ich denke, es ist ein wirklich wichtiger Schritt, der hier unternommen worden ist. Ich möchte ausdrücklich an den Rat appellieren, die Stimmen der Bürger und Bürgerinnen, der Wähler und Wählerinnen ernst zu nehmen und sich dafür einzusetzen, dass es zu einer wirklichen Einführung kommt, dass nicht im Rat aufgrund der britischen Position oder weiterer Positionen die Einführung dieser Steuer blockiert wird. Ich denke, es ist klar, dass die Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union diese Steuer wollen, und ich denke, dass es eine große Verantwortung ist. Es liegt jetzt in der Hand des Rates, hier aktiv zu werden, und ich möchte meine Redezeit dazu nutzen, an den Rat zu appellieren, alles dafür zu tun, dass diese Steuer nun tatsächlich auch durchgeführt wird